Hvala lepa, predsedujoči, za besedo. Nekaj te razprave sem sledil dvorani, nekaj izven dvorane, in nekako se mi je zdelo, da bo šla v to smer, pa po svoje škoda, po, po drugi strani pa tudi pričakovano. Jaz bi rad še enkrat podčrtal in poudaril, da, ko omenjamo mnenje zakonodajno-pravne službe, zakonodajno-pravna služba poda svoje mnenje, svoje stališče in poglede na to, in na nas je, da, ta opozorila upoštevamo. V končni fazi je zakonodajno-pravna služba danes podala tudi eno drugo mnenje, vezano na eno pobudo za razpis, enega referenduma in jaz upam in verjamem, da se bomo enako zagreto, kot se nanašamo nanj v primeru te preiskovalne komisije, zanašali čisto vsi nanj, tudi, v primeru tega referenduma. Pa naj za tiste, ki niso imeli možnost prebrati, mnenje zakonodajno-pravne službe o posvetovalnem referendumu glede migracij, zakonodajno-pravna služba pravi, da ga ne moremo razpisati, ne, tako da verjamem, da bomo, vsi nekako internalizirali, tudi to mnenje zakonodajno-pravne službe. In če se vrnem nazaj na tematiko, ki jo imamo danes, če pustim malo ob robu, zakonodajno-pravno službo, preiskovalna komisija, kot rečeno, predhodno ne more posegati v pristojnosti drugih institucij, sploh pa ne drugih vaj oblasti. In se znotraj tega lahko gibe giblje samo v okviru ugotavljanja politične odgovornosti. In kot rečeno, to je delo državnega zbora, če se mi, kot poslanci, tako odločimo, in to je navsezadnje tudi delo javnosti, med volitvami, ko se ugotavlja javno mnenje, predvsem pa v trenutku, ko gremo vsi na volišča ali pa ostanemo doma, kar se nam zdi brez veze oziroma ker menimo, da je tako, kot je, čisto okej, in če bomo doma, ne bo bistveno vplivalo na to, na kakšen način, živimo. Predhodno sem omenil in še enkrat bom omenil , da je ta problematika oziroma to vprašanje financiranja političnih strank, bodisi znotraj Slovenije ali pa od zunaj, zelo zanimiva in pomembna za, obstoj, stabilnost in za obete tudi, z vidika razvoja naše države, našega političnega sistema tudi, v bodoče. Zato ga ne gre jemati z levo roko in ga ne gre reducirati zgolj na to, kdo je kaj kriv, kdo je kaj naredil, kdo česa ni naredil. Jaz ga vidim, in želel bi si, da bi ga vsi gledali oziroma razumeli, zelo široko z vidika implikacij, ki, jih ima za našo politično prihodnost oziroma za, našo državo. Zdaj, morda je nesmiselno, da se, dotikam tudi določenih, stvari, ki ste jih, izpostavljali, razna izvijanja in podobno, krediti so bili, niso bili, je vse v redu, če je če je s kreditom vse v redu, potem ga verjetno ne greš, vrnit in tako naprej. Jaz bom tako bom rekel, Soo določeni pojavi. Oziroma naša družba se se razvija. Razvijajo se socialna omrežja, pojavljajo se, številne stvari, ki jih zakonodajalec, ko je snoval Zakon o političnih strankah, ni mogel predvideti. In v tem procesu, je naša naloga, da vse te pojave, kadar ugotovimo, da gredo v nepravo smer, na ustrezen način, zamejimo. Namreč, niso neznanka okoliščine, ko vemo, da v določenih, oziroma v tujini je prišlo do vpliva posameznih držav na volitve v drugih državah. Jaz si ne bi želel kaj takega, da bi se dogajalo, tudi v Sloveniji. Ker to ni dobro za nikogar. Zlasti ne za Slovenijo, kar vemo, da smo kot država majhni, kapitalsko, manj pomembni oziroma šibkejši v primerjavi s kakšno večjo, veliko bolj na prepihu in, s tem se da marsikaj tudi, skreirati. Tako da to ni dobro in ni na mestu. Želel bi si, da, bi ta preiskava imela tudi neki, zakonodajni odziv, da bi se v tem smislu, da bi sledila tudi neka priporočila in tudi spremembe v smislu, zakonodaje na tem področju. Da nas postavi v take okvire, da do takih anomalij, do takih odstopanj domnevnih ali nedomnevnih, ne bi moglo priti . To se mi zdi najbolj ključno, vse ostalo je pa malo tudi predstava, za javnost. Hvala lepa.